Wäre das ein Ziel für diesen oder einen anderen EU USA Gipfel? In meinen Augen wäre es das. Ich hätte gerne Ihre Meinung dazu und vielleicht einige Elemente, die in einem solchen Aktionsplan vereinbart werden könnten.